Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la modifica del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, anche secondo me abbiamo sprecato un'occasione per avvicinare i cittadini alle istituzioni europee. Anziché potenziare uno strumento creato per arginare quel deficit democratico che caratterizza l'attuale Unione europea, il compromesso raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio per certi versi indebolisce questo strumento. Ad oggi, in base ai limiti imposti dai trattati, non sussiste alcun obbligo per la Commissione europea di presentare una proposta legislativa sul tema oggetto dell'iniziativa dei cittadini, anche se essa presenta tutti i requisiti previsti dal regolamento. Se il compromesso raggiunto dovesse essere quindi confermato, non solo la richiesta proveniente direttamente da un milione di cittadini potrebbe ancora essere ignorata o aggirata, ma verrebbe addirittura cancellato il sistema di raccolta firme individuale, gestito direttamente dagli organizzatori di un'ICE, che è risultato fino ad oggi fondamentale per rendere la raccolta firme più agevole nell'alimentare il dibattito e la consapevolezza pubblica sui temi oggetto di un'iniziativa.

Ciò avrebbe permesso di dare maggiore risalto alle istanze che provengono dai cittadini. E invece a prevalere è stata l'arroganza di chi crede che le migliori idee per migliorare la nostra Unione siano per forza quelle che provengono dai palazzi di Bruxelles.

Possiamo ancora rimediare ed è per questo che domani chiederemo all'Aula di poter votare gli emendamenti che abbiamo presentato per riaprire i negoziati e per giungere ad un testo che finalmente valorizzi questo importante strumento di democrazia diretta.